Ich sehe, die Kommission ist es auch. Jetzt ist es vor allem an der Zeit, dass die Mitgliedstaaten sich nicht mehr verstecken. Es geht um die Umsetzung und die Weiterentwicklung der Geldwäscherichtlinie. Es geht um öffentliche länderweise Berichterstattung. Es geht um die berühmte Liste der Steuersümpfe auch EU Staaten gehören da drauf. Es geht darum, Briefkastenfirmen endlich zu verbieten. Es geht darum, die digitale Betriebsstätte zu definieren. Vieles ist zu tun.